Tak, jak Pani powiedziała, 20 połowów łososia stanowią połowy rekreacyjne i Pani to wie

Cieszę się, że zgadzamy się w tej kwestii.

Czy trafi ono, tak jak pozostałe plany zarządzania, do przysłowiowego kosza, czy zamrażarki, czy też będziemy w stanie wdrożyć je i realizować oraz przekazać do realizacji poszczególnym państwom? Mam co do tego poważne wątpliwości, gdyż jak na początku Pani stwierdziła, iż cieszy Panią, że temat rybołówstwa przyciąga coraz większą ilość liczbę posłów muszę stwierdzić, że zainteresowanie Rady jest odwrotnie proporcjonalne do zainteresowania posłów.

Ze swojej strony serdecznie dziękuję Pani Komisarz, wszystkim posłom sprawozdawcom za pracę, którą wykonali i wydatny wkład w moje sprawozdanie. Dziękuję również panu Wałęsie za tak ciepłe słowa i proszę o jutrzejsze poparcie